Señor presidente, si hay un debate que da sentido a la Europa de la solidaridad es precisamente el debate de la cohesión, de los fondos de cohesión. Porque no hay más prioridad política que la que se plasma en los presupuestos. Y, cuando hay que hacer frente a demandas crecientes, el cambio climático o la demografía, tan importante en una comunidad como la gallega, es necesario que el Parlamento defienda una política de desarrollo regional fuerte, sin recortes y que ayude a curar las heridas

Por eso, es muy importante para mi región, para Galicia, que esto se apruebe con la enmienda que ha introducido el Partido Popular, la enmienda número 429, que nuestro Grupo apoya.